Hvala za besedo. Saj bistvu se ne bi rada preveč ponavljala, ampak v zadnjih nekaj mesecev sem sodelovala pri teh, srečanjih, pogajanjih, ki smo jih imeli skupaj s stranko Levica, moram reči, da smo tudi na podlagi veliko pisnih pripomb, ki smo jih dobili tako s strani sindikata mladih, kot tudi študentskih servisov nekako potem le, prišli do tega, da je pa res, nujno potrebno, torej izčrtati vse te dodatke, ki so jih predlagali v v prvi prvotni verziji zakona in, v zadnjem srečanju prišli do nekega kompromisa, da se pač bruto plača deli z mesečne urnimi postavkami, zdaj, ali se bo delila z sto sedeminšestdesetimi urami, kot so predlagali oni, oziroma sto štiriinsedemdesetimi urami, kot je predlagala tako vlada kot tudi, mi vsi, ker je to tisto mesečno povprečje, ki se izračunava pri vseh ostalih delavcih, je pa bil potem dogovor tega zadnjega srečanja tudi torej, da gre zadeva na, ekonomsko socialni svet, da se tam opravi tudi razprava, ker pa je vmes seveda ekonomsko-socialni svet zaradi vlaganj več teh različnih zakonov, potem svoje delovanje tudi zamrznil, seveda do tega ni prišlo, kot sem že na odboru povedala, ste se tako predsednik vlade kot tudi naša ministrica za delo, zelo trudila, da so se ta pogajanja ponovno vzpostavila, ampak danes pač očitno, bo ponovno obravnavamo predlog zakona, ki torej ni bil obravnavan na ekonomsko-socialnem svetu, ampak naša logika in tudi tipanje vseh deležnikov je, da je edino realno in edino možno, da lahko potrdimo, višamo urno postavko do te meje, da se torej minimalna plača deli s sto štiriinsedemdesetimi urami, tako kot se obračunavajo ure vseh zaposlenih, na to tudi pristajamo, seveda pa nikakor ne ponovno na amandma, ki ga pač ponovno vlaga Levica, če če povzamem še nekaj drugih stvari, se pravi, zame je zelo pomembno mnenje teh, drugih organizacij, ki smo jih dobili tekom razprave, za katere so so tudi, v LMŠ-ju, kot je bilo rečeno, zaprosili, se pravi, če se študentski servisi bojijo, da bo dela veliko manj, kolikor se bo urna postavka zvišala, in če se tudi sindikat mladih, boji, da ta da ta predlog zakona ni bil dober, potem je vsekakor, temu pritrdite, ne vem, zakaj bi tudi urno izhodiščno urno postavko morali dvigniti, precej, ne, torej ko pa že sedaj v Ljubljani so urne postavke študentov, precej višje so v bistvu več, kot je pet evrov neto, na na periferiji oziroma na podeželju pa se že sedaj srečujemo s tem pomanjkanjem dela študentov in še manj ga bo, kolikor bi se, te urne postavke bolj dvignile, pa še to bom povedala, kar tudi delavci v proizvodnjah opozarjajo, ne, nekdo, ki dela dvajset let v nekem podjetju in potem uči, nekega študenta, nazadnje, ko primerjata plače, je študent potem bolje plačan kot kot pa redno zaposleni, to vsekakor ne more biti res, in v kolikor še bi dvignili urno postavko, bi ta bi ta razlika bila še večja, zato nikakor ne moremo pristati na na drugo, torej glede dodatkov malice, prevoza, je že bilo povedano, študentje imajo res veliko bonitet, tako imajo subvencioniran prevoz res po zelo ugodnih cenah, bone dobijo, študentski domovi, tudi niso tako dostopni, kot nonstop ponavljate že ne vem koliko mesecev, če je moja hči dobila zdaj študentski dom, tako nedostopni, ja, se pravi, če če je moja hči dobila sedaj bivanje v študentskem domu, potem pa res ni tako hudo ali pa mi nimamo tako visokih plač, kot kot vi govorite, ne, glede pravic, sem zadnjič že povedala, to, kar imajo redno zaposleni, vse te dodatke ne moremo kar podeliti potem druge drugim oblikam pogodb, ne, študentsko delo je občasno in začasno delo, ne, ne moremo pa jih, torej enačiti z redno zaposlenimi in vsemi pravicami, ki so si jih redni zaposleni pridobili skozi pač kolektivne pogodbe, in tudi sama trdim enako, kot je trdila moja kolegica Mateja, da študent, ki študira, če redno študira, ne more biti zaposlen za polni delovni čas, za polni delovni čas je lahko zaposlen samo izredni študent, redni ne more, razen potem, če če krši delovnopravno zakonodajo, tako on kot delodajalec, ne, in se pravi to, da pač kot je bilo rečeno, da lahko študirajo samo študenti iz bogatih družin, tega se tudi te to se tudi ne morem strinjati, večkrat sem že na večih odborih za delo poudarjala, da imamo Sloveniji eno največjih uravnilovk, in če se nekomu plača zniža ali jo ima nižjo, ima potem druge transferje višje, ima štipendije, tako da temu sigurno ne morem pritrditi, da bi bili študentje v tako nizkem, oziroma v tako slabem položaju, kot rečeno, treba je tehtati vse argumente, se strinjamo s tem, da se urna postavka poviša, se strinjamo s tem, da se usklajuje tako, kot se usklajuje minimalna plača, nismo pa res za neke ekstreme in ne podpiramo, večjega, povišanja študentske urne postavke, ker lahko to sledi temu, torej da še toliko študentskega dela ne bo niti za tiste, ki ga pa res potem rabijo, da preživijo skozi mesec, hvala.